Monsieur le Président, j'ai bien écouté tout le monde, j'étais là du début à la fin.

il y aura une campagne européenne. Heureusement que les citoyens ne nous ont pas écoutés parce que nous avons quand même pris des mesures depuis la crise, que nous avons votées ensemble dans les partis démocratiques et qui vont dans le bon sens. C'est le premier point. Je vous remercie d'avoir voté cela

Nous n'avons pas le droit de faire cela, nous avons le devoir de dire la vérité à nos concitoyens. Chers amis, je suis pour une politique sociale et fiscale. J'ai mené une bagarre pour qu'il y ait une politique agricole et nous avons aujourd'hui la même politique dans toute l'Europe. Si nous avions fait la même chose au niveau social et fiscal, nous ne serions pas dans cette situation. Voilà ce que nous devons dire à nos électeurs.